Das ist mir schon ein starkes Rätsel. Das erinnert mich fast an die Zeiten, als die Opfer von Stalins oder Hitlers Konzentrationslagern nachweisen mussten, dass es wirklich so schrecklich war.

Ich weiß es ja auch nicht, ich war auch nicht dabei. Meine Schlussfolgerung daraus ist, dass wir fordern müssen, dass hier Transparenz einkehrt, dass wir die internationale Gemeinschaft Zugang zu den Krankenhäusern, zu den Gefängnissen, zu den Straflagern bekommen, wo das angeblich stattfindet.